Panie Przewodniczący! Na wstępie chciałbym pogratulować sprawozdawczyni, Pani Danucie Jazłowieckiej, znakomitego sprawozdania i podjęcia ważnego tematu inwestycji społecznych. Sprawozdanie to ukazuje się w kluczowym momencie, kiedy gorącym tematem jest budżet Unii Europejskiej, zarówno przyszłoroczny, jak i ramy finansowe na lata

Inwestycje społeczne wiążące wymiar społeczny z gospodarczym to dobra droga do wdrażania efektywnych i długofalowych działań, wspierających adaptacje do zmian na rynku pracy, zwiększenie szans zatrudnienia młodzieży, tworzenie warunków rozwoju przedsiębiorstw oraz rozwój ekonomii społecznej. Dlatego też uważam, że zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia finansowego inwestycji społecznych stanowi warunek powrotu gospodarki Unii Europejskiej na ścieżkę wzrostu.